Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Wir haben die Vielzahl von Wortmeldungen aufgenommen und werden sie zum einen für die Maßnahmen des Haushaltsvollzugs beachten, zum Zweiten sind sie auch wichtige Ratschläge für den Haushaltsrahmen auf dem Weg in das nächste Jahrzehnt. Ich glaube nicht, dass man sagen kann Der laufende Haushaltsrahmen funktioniert nicht. Mit Flexibilität und anderen Instrumenten können wir bei allen Problemen die wichtigsten Aufgaben und Ausgaben bewältigen.

entlang der bekannten Ausgaben plus noch nicht konkret absehbarer, aber wahrscheinlicher neuer Herausforderungen, die auf einer Wegstrecke von sieben Jahren immer entstehen.

Der wurde im Dezember 2013 von der damaligen britischen Regierung ebenfalls beschlossen

Und wenn wir jetzt in diesen Jahren des Haushaltsrahmens Verpflichtungen eingehen für große Projekte der Infrastruktur Schienenwegemaßnahmen, Straßenmaßnahmen oder Forschungsprojekte dann müssen wir erwarten, dass für den gesamten Haushaltsrahmen alle 28 Beteiligten uns die Einnahmen geben, damit man einstimmig beschlossene Ausgaben auch ohne Nachteil für irgendeinen der verbleibenden Mitgliedstaaten finanzieren kann.

Ich glaube, dass wir in diesem Haushalt jede Menge an Mehrwert aufzeigen können der ist mir wichtig. Wir investieren und schaffen einen Mehrwert, indem wir auf europäischer Ebene und nicht nur auf der Ebene der Mitgliedstaaten investieren. Erstens Forschungsprojekte.

Ein zweites Beispiel Kohäsion. Ich bin als Bürger eines Nettozahlermitgliedstaats stolz darauf, dass ein Teil des Geldes, das Steuerzahler unter anderem aus Deutschland in den europäischen Haushalt geben, für Infrastrukturprojekte nach Bulgarien geht.

Dieser Abstand würde Europa zerreißen, würde auf dem Kontinent Gegnerschaft und nicht Partnerschaft erzeugen.

Ich finde, wir sollten alle stolz darauf sein egal wo wir herkommen, egal wie wohlhabend und wettbewerbsfähig wir derzeit sind. Ein drittes Beispiel Kein Mitgliedstaat alleine hat die Autorität, um beim Thema Klimaschutz etwas zu bewirken kein Mitgliedstaat! Dies hat sich 2009 in Kopenhagen gezeigt. Da gab es keine europäische Strategie, kein Mandat für die Europäische Union. Das Gegenbeispiel Paris 2015. Wir hatten gemeinsame Ziele und hatten gemeinsam Erfolg. Ich glaube, gerade die britischen Freunde, denen Klimaschutz zu Recht sehr wichtig ist, müssen begreifen Ohne Europäische Union wäre Europa beim Thema Klimaschutz im globalen Diskurs nicht mehr relevant. Ein weiteres Beispiel, das ich ansprechen will, ist der oftmals gescholtene Agrarhaushalt.

Von diesen 40 bis 50 Euro kommt ein Euro nach Europa.

Das heißt, wir sind im Grunde genommen nur ein Vierzigstel bis ein Fünfzigstel dessen, was aus öffentlichen Kassen ausgegeben wird, eigentlich eine sehr sparsame Veranstaltung.